Problemele de mediu din anumite regiuni ar putea fi abordate cu mult mai mult succes, dacă activitățile de cercetare desfășurate de statele individuale ar fi puse în comun. De aceea, consider binevenită propunerea Comisiei și propunerea raportoarei privind susținerea programului BONUS pentru regiunea Mării Baltice. Cred că este bine că s a inclus un considerent care cere Comisiei să facă o evaluare finală a programului pentru a vedea care este calitatea și eficiența punerii în aplicare a programelor de acest tip, în special în privința progreselor înregistrate în raport cu obiectivele stabilite. Aceste rezultate ar trebui să fie publicate pe site ul programului pentru ca cetățenii să se poată informa cu privire la evoluția programului și randamentul său, iar reprezentanții mediului de afaceri să poată să își facă planuri de afaceri, în funcție de recomandările și oportunitățile care apar în urma rezultatelor de cercetare în această regiune. Ceea ce este important este să vedem rezultatele acestui program exprimate în beneficii clare pentru mediu, pentru cetățeni și pentru dezvoltarea acestei zone, mai ales în contextul actualei crize economice.